Je lis le texte qui parle de l'expulsion des Roms par la France et je voudrais rappeler qu'il est inexact et qu'en vérité, certains citoyens ont été expulsés de terrains privés à la demande des propriétaires et que, une fois qu'ils se trouvaient sur le terrain public, on leur a proposé volontairement de retourner dans leur État d'origine.